Jestem matką, znam dobrze ten program, znam też inne programy i nie chcę mówić personalnie, ale nieodpowiedzialna ingerencja w edukację ma brzemienne skutki. My w Polsce doświadczamy takiej właśnie nieodpowiedzialnej ingerencji w edukację. To jest straszne.